Într o Europă fără frontiere și un proces continuu al globalizării, inovarea poate și trebuie să joace un rol important în consolidarea coeziunii sociale, prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, indiferent de domeniul acestora. Pentru servicii mai bune este nevoie, însă, și de îmbunătățirea formării profesionale. Ca atare, consider benefică instituirea unor programe specifice de formare profesională, cu accent pe inovare și încurajarea creativității, elemente care pot fi cultivate, învățate și consolidate în diferite etape ale procesului educațional. Comisia Europeană trebuie să încurajeze și să sprijine statele membre, pentru ca acestea să includă într o măsură mai mare, între componentele sistemelor naționale educaționale, elemente precum inovarea și creativitatea, să încurajeze îmbunătățirea cooperării între sistemele educaționale și lumea afacerilor, prin dezvoltarea unor noi programe școlare și a unor noi programe doctorale, inclusiv la nivel transfrontalier.